Nella stagione estiva appena conclusa di caccia scientifica anche la mia collega l'ha detto alle balene nei mari antartici, le baleniere giapponesi hanno riportato in patria 333 balenottere minori uccise, di cui circa 200 incinte. La Corte internazionale di giustizia dell'Aia aveva giudicato necessaria la sospensione di questa pratica, in quanto priva di fini scientifici, anche perché, come sappiamo, le cosiddette prove scientifiche finivano spesso negli scaffali dei supermercati nipponici. Riprendendo la caccia alle balene, il Giappone sta chiaramente ignorando questa sentenza e gli impegni internazionali sottoscritti per l'arresto del massacro annuale nell'oceano del Sud. L'intenzione del Giappone, infatti, è palesemente in contrasto con la moratoria internazionale sulla caccia commerciale ai giganti del mare, è una continua violazione del diritto internazionale e degli obblighi di tutela di biodiversità e di ecosistemi marini. L'Europa deve opporsi e non può permettere che gli interessi commerciali abbiano sempre la priorità sugli interessi di tutela ambientale. Anche allo scorso G7, mi è dispiaciuto sapere che i nostri vertici non sono stati abbastanza ambiziosi nel richiedere che il Giappone onori i suoi obblighi internazionali di tutela faunistica e, anzi, hanno chiesto di accelerare gli accordi. Spero, insomma, che su questo si possa ancora trovare un terreno di discussione. Pertanto chiediamo alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi con forza per fare in modo che il Giappone smetta questa mattanza. E ricordo che oggi è la Giornata internazionale degli oceani.